Internet liber, gestionat colectiv, sigur care protejează utilizatorii, dar și dezvoltatorii digitali, fără însă a afecta dreptul la viața privată sau a i proteja pe cei care comit infracțiuni.

Avem nevoie de implicare în gestiunea internetului a tuturor actorilor și trebuie să luptăm împotriva unor tendințe de controlare a acestui spațiu, cum a fost cazul ACTA, sau ce s a întâmplat recent în mai multe state europene, inclusiv în Ungaria. Avem însă nevoie să creăm mecanisme prin care instituțiile create să ne protejeze să poată acționa.

Speranță pentru democrație în statele nedemocratice, șansa la dezvoltarea unei afaceri transnaționale pentru micii antreprenori europeni sau singura cale de comunicare pentru cei care au familiile departe, cum este cazul diasporei și cazul diasporei din țara mea, România.